Fontosnak tartom, hogy az Uniónak nagyobb rálátása legyen arra, hogy hogyan hajtják végre a tagállami kormányok az intézkedéscsomagot. Az időközi értékelés azért is fontos, mert a kkv k problémái már már állandósulni látszanak így a forrásszerzés nehézségei, az adminisztratív terhek nagysága, a túlszabályozás, és a piacra jutás nehézségei. Jónak tartom azt az elképzelést is, hogy a kisvállalkozások európai zártkörű társaságként regisztráltathassák magukat, ezzel is csökkentve az adminisztratív terheket.

Benne kiemelten fontos a csak egyszer elv Európa szerte történő elterjesztése, valamint annak a vizsgálata, hogy rendeltetésszerű e egy egy szakpolitikai terület szabályozási kerete, és ha nem, mi az, amin változtatni szükséges.